Međutim, činjenica je da se to univerzalno ljudsko pravo još uvijek u velikim dijelovima svijeta ne može realizirati. Međutim, ono što bih svakako istaknuo je, a to je rečeno i u nekima od prijašnjih rasprava, da velike razlike i problemi s dostupnosti zdravstvene zaštite postoje i unutar same Europske unije. I doista možemo vidjeti razlike između pojedinih dijelova urbanih centara zapadnih dijelova u odnosu na ruralna područja, u odnosu na područja srednjoistočne Europe i otoke i ostala daleka područja koja su puno slabije dostupna. Nažalost, i Europska unija je u nekoj mjeri doprinijela problemima vezanim uz dostupnost zdravstvene zaštite kroz politiku štednje, i to drakonske štednje u mnogim situacijama za vrijeme gospodarske krize. Drago mi je da se ta politika mijenja, drago mi je da je i moja politička grupacija, to je Europska pučka stranka, prepoznala trenutak, da je postavila pravo na zdravstvenu zaštitu na vrh prioriteta Europske unije i doista mislim da se svi trebamo založiti u tom smislu da se ti problemi što prije riješe. Europska unija ima više instrumenata kojima može djelovati na problem neadekvatnog pristupa zdravstvenoj zaštiti, a jedan od tih instrumenata je kohezijska politika. Kohezijska politika postoji bazirana na načelu solidarnosti kako bi upravo oni slabije razvijeni dijelovi mogli sustići one više razvijene u svakom smislu, a to se odnosi i na pristup zdravstvenoj zaštiti. Dakle, jačajmo kohezijsku politiku, stavimo zdravstvenu zaštitu na vrh prioriteta Europske unije i doista pomozimo da se to univerzalno ljudsko pravo što više može realizirati.